Elnök Úr, természetesen támogatom az ún. zöld foglalkoztatást, a zöld munkahelyek létrehozását, de kifejezetten cinikusnak tartom, hogy az az Európai Unió kezdeményezi és erőlteti ezt, amelyik olyan sok országban tönkretette a mezőgazdaságot, akárcsak a sajátomban, Magyarországon. Nemrégiben, ahogy már említettem is, jártam a Hortobágyon, ahol meggyőződhettem arról, hogy a direkt támogatások, tehát a földalapú támogatások, az ezekkel való manipulációk hogyan teszik tönkre az ökológiai egyensúlyt, hogyan teszik tönkre az állatállományt, és hogyan teszik még inkább tönkre a mezőgazdaságot azon kívül, amilyen rombolást már végzett az EU azzal, hogy megnyitotta, odadobta piacainkat, és a világ másik végéből áramoltatja Magyarországra és más európai országokba az élelmiszert.